Parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite are la bază principii, valori și interese comune. Aceste deziderate nu ar putea fi atinse fără asigurarea securității comune, iar cel mai bun exemplu îl reprezintă sacrificiul soldaților români, alături de cei americani, în Irak și Afganistan. De aceea, doresc să subliniez și importanța amplasării scutului antirachetă pe teritoriul României, la Deveselu, în perspectiva asigurării securității Uniunii. Se păstrează, astfel, graficul pentru implementarea proiectului, iar baza va deveni funcțională până în anul 2015, ceea ce înseamnă că faza a treia a programului, respectiv amplasarea unui sistem similar în Polonia, va respecta și ea graficul inițial. Finalizarea la timp a proiectului este o veste bună atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană, în condițiile evoluțiilor îngrijorătoare din Iran, dar și din Coreea de Nord. În final, aș dori să fac apel la autoritățile americane ca, în spiritul parteneriatului strategic și al cooperării militare, să includă și România în programul Visa Waver.